Das ist das Resultat.

Das versuchen wir seit zehn Jahren. Und was machen die Länder? Sie erfinden von Jahr zu Jahr immer neue eigene Regeln. Ein Zug von Brüssel nach Deutschland muss viermal die Stromstärke wechseln. Die Züge haben lokale, regionale Regeln zu befolgen, bis zu 3000 Stück. Und dann fragt man sich, warum die Straße so effizient ist.

Warum sollen wir über große Strukturen diskutieren, wenn wir noch nicht mal eine Behörde haben, die sagen kann Dieses Unternehmen soll einen korrekten Zugang zum Markt bekommen was in vielen Ländern heute noch nicht der Fall ist.